Herr Präsident! Das Atomkraftwerk Ostrowets, das in Weißrussland gerade gebaut wird, verletzt gleich mehrere internationale Verträge zum Beispiel die Aarhus Konvention, zum Beispiel die Verpflichtung, einen Stresstest durchzuführen. Würden Sie ein Auto kaufen, das nicht getestet ist? Ich möchte hier gerade erwähnen, dass der geplante Typ WWER 1200 inhärent nicht die Sicherheit bietet, die wir erwarten, weil das Verhältnis Länge zu Durchmesser des Reaktordruckbehälters sehr ungünstig ist, sodass sich der Reaktor schwer regeln lässt. Das ist aber nicht das einzige Problem. Wie hier schon angeklungen ist, hat Weißrussland nicht die finanziellen Ressourcen, die ganzen Konsequenzen aus dem Betreiben der Atomkraft zu ziehen, was die Sicherheit angeht, was sicherheitstechnische Nachrüstungen angeht, die sicher nötig sein werden, was auch den Atommüll angeht. Können Sie, Herr Kommissar, uns garantieren, dass nicht auch diesmal wieder der europäische Steuerzahler aufkommen muss für das, was Weißrussland nicht leistet?